Staatsrechtelijk is dit een onduidelijke situatie en de rapporteur stelt dit terecht aan de orde. Maar de tegenvoorstellen van de rapporteur maken het probleem alleen maar groter. Zo stelt hij bijvoorbeeld dat dit Parlement voortaan het bestuur van de Europese Centrale Bank moet benoemen. Daarmee wordt de Europese Centrale Bank definitief een politiek instituut. Voorzitter, monetair beleid is geen politiek speeltje, maar een cruciaal technisch onderdeel van onze economie.

Het Europees Parlement is een dienaar van het Verdrag en niet zijn meester.